herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd en það er að finna á þingskjali ellefu hundruð tuttugu og níu á því þingskjali eru enn fremur taldir upp þeir gestir sem komu á fund nefndarinnar og þess getið að nefndinni hafi borist umsagnir frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum þingskjali sjö hundruð áttatíu og átta fimm hundruð tuttugustu og önnur mál frumvörp sem byggjast á starfi nefndar sem forsætisráðherra skipaði um viðurlög við efnahagsbrotum en formaður nefndarinnar var doktor páll hreinsson í nefndarálitinu eru lýsingar á frumvarpinu og vísa ég til þess kveðið er á um það í frumvarpinu að brot gegn lögunum sæti aðeins opinberri ákæru ef kæra þar að lútandi berst lögreglu frá fjármálaeftirliti einungis meiri háttar brot sæta kæru til lögreglu og er það sérstaklega skilgreint í frumvarpinu hvenær brot teljast meiri háttar fjármálaeftirlitinu ber að gæta jafnræðis og er sérstaklega kveðið á um það í frumvarpinu að gæta skuli samræmis við úrlausn sambærilegra mála háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir lúðvík bergvinsson og ögmundur jónasson skrifa undir álit þetta með fyrirvara ágúst ólafur ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson drífa hjartardóttir sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson með fyrirvara